No, da bi to postigli potrebne su barem dvije stvari, a to su ispravne politike i s druge strane financijski resursi.